Wir müssen in dieser Diskussion aufpassen, dass Ursache und Wirkung nicht verwechselt werden. Zum Einen sind die Unglücksfälle tragisch, das Mitgefühl des Parlaments gehört zu Recht den Angehörigen. Wenn hier aber der Freihandel verantwortlich gemacht wird, dann laufen wir Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wir haben doch klare Beweise, dass die Länder der Welt, die in die Weltwirtschaft integriert sind, sich wirtschaftlich besser entwickeln als diejenigen, die sich abschotten. Es ist doch eine Tatsache, dass die Sozialstandards in den Schwellen und Entwicklungsländern nicht so sind wie bei uns, weil die Menschen arm sind. Wir brauchen also Freihandel, offenen Zugang für die Produkte aus den Schwellen und Entwicklungsländern zum europäischen Markt. Und das heißt nicht, dass die Sozialstandards nicht eingehalten werden. Aber wenn jetzt gefordert wird, dass wir die Grenzen eher zumachen oder das Ganze mit Regularien überlasten, dann gehen wir den falschen Weg. Wir sollten im Gegenteil die Märkte aufmachen. Gleichzeitig muss die Kommission darauf hinwirken, dass unsere Unternehmen, die dort einkaufen, tatsächlich in Bangladesch darauf hinwirken, dass die Sozialstandards eingehalten werden.